Vzhľadom na isté ťažkosti v oblasti obchodu a investícií v tomto partnerstve je potrebné, myslím si, postupne vykonávať viaceré štrukturálne zmeny.

Predsedníctvo Veľkej Británie v zoskupení G8 malo dať správny signál na to, aby nám transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií spolu s transpacifickým partnerstvom pripravilo cestu k liberalizácii obchodu a tým poskytlo aj nový nástroj na zabezpečenie rastu a stability či pomoc pri vytváraní nových pracovných miest, čo by iste posilnilo aj naše transatlantické spojenectvo. Vzhľadom na to, že táto správa v závere vyzýva na širšie transatlantické partnerstvo, som však prekvapený, že v nej pán spravodajca nikde nezahrnul zmienku o význame stredomorskej oblasti pri tejto spolupráci.